Handelsregistern ist ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zur Schaffung eines europäischen Raums des Rechts. Ich freue mich, dass dieses besonders für unsere mittelständische Wirtschaft so wichtige Thema, für das ich mich auch im Wahlkampf eingesetzt habe und versprochen habe, tätig zu sein, nach Trilogverhandlungen nunmehr erfolgreich in einer Richtlinie umgesetzt wurde. Es geht hier um zweierlei Einerseits geht es darum, dass Bürger und Unternehmen vereinfacht über Mitgliedstaatengrenzen hinweg Einsicht in Handelsregister erhalten können. Bisher musste man, wenn man z.

Einsicht in ein griechisches Handelsregister nehmen wollte, einen griechischen Anwaltskollegen beauftragen, der dann natürlich auch noch die eigene oder zumindest eine gemeinsame Sprache sprechen musste. Das bedeutete im Endeffekt Kosten und Zeitverlust. Nunmehr soll das über eine Plattform erfolgen. Die Besonderheit der Plattform ist eben auch, dass ich dort in meiner eigenen Sprache anfragen kann und auch eine Antwort in meiner eigenen Sprache erhalte. Zum anderen geht es darum, dass die Handelsregister eben nicht nur auf freiwilliger Basis wie bisher, sondern mehr institutionalisiert zusammenarbeiten. Bisher konnte man sich leider auch nicht immer auf Eintragungen in Handelsregistern anderer Mitgliedstaaten verlassen, insbesondere was die Eintragung von Zweigniederlassungen in fremden Mitgliedstaaten anging. Hier haben wir nunmehr auch aufgenommen, dass Eintragungen in Zukunft unverzüglich bzw. spätestens nach 21 Tagen erfolgen sollen, natürlich nur, sofern die Voraussetzungen vorliegen. Jede Gesellschaft und jede Zweigniederlassung erhält eine Kennung. Die bestehenden nationalen Handelsregister werden nicht nur alleine in der nationalen Sprache geführt, sie unterscheiden sich auch in vielerlei Beziehung de facto und de jure, so z.

hinsichtlich ihrer rechtlichen Bedeutung und der Zuverlässigkeit der erfassten Daten. Ziel der Richtlinie ist eben nur eine rein technische Verknüpfung der nationalen Register und keine Harmonisierung der nationalen Systeme. Es ist dennoch eine für das praktische Wirtschaftsleben äußerst hilfreiche Maßnahme, um die weitere Integration des Binnenmarkts zu fördern und um die Rechtsklarheit und Rechtssicherheit für Unternehmen und Bürger zu stärken.